forseti vill tilkynna að með bréfi dagsettu tuttugasta og þriðja febrúar síðastliðinn hefur forseti óskað eftir því við allsherjarnefnd að hún fjalli um skýrslu ríkisendurskoðunar sem nefnist sameining í ríkisrekstri fjögur innanríkisráðuneyti einnig hefur forseti með bréfum dagsettum tuttugasta og þriðja febrúar óskað eftir því við félags og tryggingamálanefnd og heilbrigðisnefnd að þær fjalli um skýrslur ríkisendurskoðunar sem nefnist sameining í ríkisrekstri fimm velferðarráðuneyti þetta er í samræmi við reglur um þinglega meðferð skýrslna ríkisendurskoðunar sem forsætisnefnd